Señor Presidente, señora Comisaria, utilizo mi voz para dar la palabra a miles de ciudadanos españoles a los que tratan de silenciar con el proyecto de Ley de seguridad ciudadana del Gobierno del señor Rajoy. Es, sin duda, una deriva autoritaria la mayoría en las urnas no les faculta para imponer una ley a su antojo. Esta proposición, rechazada por los ciudadanos, jueces, asociaciones de policía y guardia civil, es una ley mordaza que trata de acallar la expresión y la voluntad de la ciudadanía con elevadas multas. Nada de lo que dijeron que iban a hacer han hecho.

El uso del miedo es una táctica peligrosa que nos retrotrae a tiempos oscuros de la historia de mi país.

la sociedad española, también.

Nunca hasta ahora la joven democracia ha sufrido tan duros y profundos ataques como los actuales.